Creemos que es importante que este Pleno del Parlamento sea capaz de debatir sobre la necesidad de garantizar cuestiones fundamentales y todo lo que tiene que ver con el respeto a la educación —y en este caso la educación sexual— y, por lo tanto, creemos que es importante que podamos tener un debate sobre esta cuestión en el Pleno del Parlamento.